Toto usnesení se bohužel nepodařilo přijmout. Ve Vašem projevu jste zmínil důležité cíle, jako jsou digitalizaci vnitřního trhu či komplexní přístup k migraci.

Některé třetí země a nestátní subjekty vynakládají stále větší úsilí s cílem zpochybnit za pomoci prostředků hybridní války, včetně dezinformací, legitimitu demokratických institucí v rámci Evropské unie. Komisi jsme v našem usnesení vyzývali, aby výrazně posílila svou odolnost vůči hybridním hrozbám a zlepšila svou schopnost reagovat přiměřeně na falešné zprávy a dezinformace.